Herr Präsident! Bei diesem Dossier handelt es sich lediglich um zwei einzelne Artikel des äußerst umfangreichen Kommissionsvorschlags zur Überarbeitung der Eigenmittel Kapitaladäquanzverordnung CRR 2, genauer gesagt um Übergangsregeln für die Bestimmungen bei der Rechnungslegung unter dem neuen Standard IFRS 9 sowie für Großkreditregeln.

Eine Behandlung dieser beiden Artikel in einem beschleunigten Verfahren ist notwendig, damit diese Übergangsregeln rechtzeitig zum 1. Januar 2018 in Kraft treten können, um so einen sogenannten Klippeneffekt vermeiden, indem sie die Auswirkungen der Einführung dieser neuen Standards abmildern. Im Juli haben wir im ECON Ausschuss bereits mit sehr breiter Mehrheit die Position des Europäischen Parlaments festgelegt und konnten nach drei Trilogen auch mit dem Rat zu einem aus unserer Sicht sehr guten und von einer sehr breiten Mehrheit dieses Hauses auf Ausschussebene getragenen Ergebnis kommen. Mein Dank gilt deshalb den Schattenberichterstattern sowie den Vertretern der Kommission und der estnischen Ratspräsidentschaft für die gute Zusammenarbeit und den schnellen Abschluss dieses Dossiers. Worum handelt es sich im Einzelnen? Zum einen um die Rechnungslegungsstandards. IFRS 9 ersetzt den alten Rechnungslegungsstandard IAS 39, bringt allerdings erhebliche Änderungen bei der Bilanzierung der zu erwartenden Verluste einer Bank mit sich. Dadurch droht eine erhebliche Mehrbelastung der Banken durch eine deutliche Erhöhung des regulatorischen Kapitals mit der Einführung zum

2018. Diese zu erwartende Mehrbelastung soll eine Übergangsphase von fünf Jahren abmildern. Diese Übergangsbestimmungen müssen dann allerdings auch zum

Die Europäische Kommission hat für die Abmilderung dieser Folgen einen dynamischen Ansatz vorgesehen, der es abgestuft über den Zeitraum von fünf Jahren, erlaubt, bilanzierte erwartete Verluste zu einem gewissen Grad wieder dem Eigenkapital zurückzuaddieren. Diesen dynamischen Ansatz haben wir im Europäischen Parlament in unserer Positionierung deutlich unterstützt, da mit einem solchen Ansatz die Erleichterungen jährlich angepasst werden können und somit unerwarteten Situationen wie einer Wirtschaftskrise deutlich besser und risikosensitiver Rechnung getragen werden kann. Allerdings haben wir zusätzlich einige wichtige Modifikationen vorgenommen, die sicherstellen, dass auch tatsächlich nur durch die Einführung von IFRS 9 verursachte Mehrbelastungen in dieser Übergangsphase eine Erleichterung erfahren. Die Position des Rates hingegen war deutlich komplexer als unsere Position und verfolgt umgekehrt einen statistischen Ansatz, der allerdings eine dynamische Komponente erhält. Demnach müssten Banken die zu erwartenden Verluste für den Zeitraum von einem Jahr und für die gesamte Restlaufzeit in der Übergangsphase sowohl nach dem statistischen Ansatz als auch nach einem dynamischen Ansatz berechnen. Nur in dem Fall, dass das Ergebnis der Berechnung nach einer jährlichen dynamischen Berechnungsweise um mehr als 20 von den Berechnungen nach dem statistischen Ursprungsansatz zu Beginn abweicht, zum Beispiel durch einen negativen wirtschaftlichen Schock, kann der Betrag, der jenseits der 20 Grenze liegt, zusätzlich zum harten Kernkapital zurückgerechnet werden. Das wichtigste Anliegen für uns im Trilog war die Verteidigung der dynamischen Komponenten unseres Ansatzes, und das ist uns auch gelungen. Wir haben die Gratwanderung geschafft, zwar auf Basis des statistischen Ansatzes der Kommission einen Kompromiss zu schließen, allerdings sieht dieser eine starke und deutliche dynamische Komponente vor, die besagt, dass schon ab einer Schwelle von 0 Abweichung also alles, was größer ist als 0 Abweichung des dynamischen Berechnungsteils von dem ursprünglichen statischen Berechnungsteils hier wieder eine Hinzurechnung zum Eigenkapital erfolgen kann. Damit ist gewährleistet, dass wir hier risikosensitiver vorgehen können, dass wir hier jährliche Anpassungen vornehmen können, und im Grunde ist das alles, was wir hier im Parlament mit dem dynamischen Ansatz, mit dem Ansatz, den die Kommission ursprünglich vorgeschlagen hat, verfolgt haben. Alles in allem ist das ein wichtiger Erfolg für dieses Haus in den Verhandlungen mit dem Rat, und wir denken, dass wir hier etwas vorlegen, was zum einen sicherstellt, dass wir durch die neuen Rechnungslegungsstandards hier in besseres Fahrwasser kommen als in der Vergangenheit, zum anderen aber auch sicherstellt, dass dies fließend und ohne